Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, des espoirs avaient été placés dans cette réforme de la politique agricole commune, mais malheureusement en l'état, il nous faut bien constater qu'elle ne répond pas aux grands défis auxquels sont confrontés les agriculteurs, comme les consommateurs européens. Elle ne s'attaque ni à la spéculation mondiale sur les matières premières agricoles et alimentaires ni au libre échangisme intégral, qui détruit les souverainetés alimentaires, détruit l'environnement et abaisse les sécurités alimentaires et sanitaires des aliments, ni aux injustices liées à la déconnexion des prix par rapport au travail. Le plafonnement des aides envisagé se situe à un niveau trop élevé pour être efficace et pour permettre une distribution juste des crédits publics en faveur d'une agriculture familiale et paysanne, de l'emploi et du développement durable. J'ajoute qu'on ne voit pas bien comment il est possible aujourd'hui que nous votions un mandat pour négocier avec le Conseil européen, qui lui même veut réduire le budget de la politique agricole commune. Une nouvelle fois, nous prônons ici la mise en place d'outils d'intervention pour des prix de base garantis au delà du système de filet de sécurité évoqué par Michel Dantin et de régulation des productions, notamment le maintien des systèmes des quotas pour le lait.

Comme vous, Monsieur le Commissaire, je crois qu'une prime aux premiers hectares, comme le défend le gouvernement français, serait positive. Comme le seraient des visas sociaux et environnementaux aux frontières qu'il faut inventer, ainsi qu'un plan protéines qui aurait pu être possible avec une rotation nouvelle des cultures. Évidemment, ce qui est envisagé ici ne va pas dans le sens de ce que je dis là.